Par conséquent, voilà une mesure et c'est la résolution qui le dit de protection de la santé des Européennes et des Européens qui est en jeu et que nous devons avoir en tête.

Effectivement, malgré votre volontarisme, Monsieur le Commissaire, la Commission hésite parce que l'industrie agroalimentaire table sur une augmentation des coûts de 20 à